Herr Präsident, Herr Kommissar, Frau Ratspräsidentin! Es ist die vielleicht größte Unterlassungssünde der EU und ihrer Mitgliedstaaten, den Kampf gegen Korruption nicht sehr viel früher und entschiedener aufgenommen zu haben. Wie gut wäre es gewesen, wenn die Staats und Regierungschefs auf einem ihrer schönen Gipfel vor dem Ausbruch der Eurokrise offen und ehrlich über den Zustand einiger Mitgliedstaaten und vor allem über das Problem der Korruption gesprochen hätten! Denn mit korrupten Verwaltungen ist die EU nicht zu machen. Das sehen wir jetzt jeden Tag. Im Juni 2011 hat die Kommission regelmäßige Berichterstattungen über die Korruptionsbekämpfung in den Mitgliedstaaten beschlossen. Dieses Jahr gibt es den ersten Bericht. Es ist schade, dass es zwei Jahre dauert, wo wir doch eigentlich Daten in Menge zur Verfügung haben. Warum dauert das so lange, Herr Kommissar? Ich möchte die Kommission jetzt auch schon zu einem Ampelsystem ermutigen, einer Ampel, die Fortschritt, Stillstand oder Rückschritt klar angibt. Bitte nicht noch einen Bericht, in dem einfach nur dahergeschwallt wird ohne Inhalte, der nichts aussagt, wie bei unseren Fortschrittsberichten über unsere Kandidatenländer auf dem Balkan. Im Juli 2012 hat die Kommission einen Richtlinienvorschlag gemacht über die Bekämpfung von Betrug, über die Vereinheitlichung des Strafrechts. Ich halte dies für einen Durchbruch, für einen Meilenstein bei der wirklichen Bekämpfung dieser Delikte, weil wir ohne eine Harmonisierung des Strafrechts gar keine Abschreckung hinbekommen. Diese bahnbrechende Rechtsgrundlage, dieser Entwurf, wird jetzt leider im Kampf um die Zuständigkeiten der Ausschüsse hier im Haus zerrieben. Der Innenausschuss bestreitet mit dem Rechtsausschuss die Rechtsgrundlage der Kommission, nämlich den Artikel 325. Sie wollen den Artikel 83 Absatz 2. Damit haben nicht nur das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark ein Opt out, sondern Teile des Straftatbestands der Korruption fallen dann weg.

Alle sind für den Kampf gegen Korruption, aber wenn es dann ernst wird, wird im Ausschuss klein klein gleichzeitig die Korruption aus dem Richtlinienvorschlag teilweise hinausgekippt. Dafür tragen dann diejenigen die Verantwortung, die die Debatte hier angezettelt haben und sich so glühend für den Kampf gegen die Korruption einsetzen. Die Korruption ist ein drängendes Problem, ja, und die Eurokrise verschärft dieses Problem weiter. Griechenland lag vor zwei Jahren im Korruptionsindex auf Platz 78, heute liegt das Land auf Platz 94. Es hat sich also sogar bedeutend verschlechtert. Die gleiche Entwicklung sehen wir in Italien, das von Platz 72 fünf Plätze nach hinten gerutscht ist. Deswegen fordere ich die Kolleginnen und Kollegen auf, die Rechtsgrundlage der Kommission, den Artikel 325, zu akzeptieren, damit wir richtige und schnelle Erfolge im Kampf gegen die Korruption erzielen können!